Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Spätestens mit dem Ausgang dieses Verfassungsreferendums ist klar Wir wollen keinen Tag länger mit der Türkei über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union verhandeln. Wenn ich sage Wir wollen keinen Tag weiter verhandeln, heißt es nicht, die Verhandlungen auszusetzen, es heißt nicht, sie temporär einzufrieren. Es heißt, diese Verhandlungen ein für allemal abzubrechen. Nach dem Ausgang dieses Referendums ist ebenfalls klar, dass wir keinen Euro weiter in Richtung der Türkei zahlen. Ich rede von Hunderten Steuermillionen, die hier in Europa erarbeitet werden und in der Türkei dann gegen uns eingesetzt werden. Wir wollen weiter nicht tolerieren, dass in der Türkei eine Politik gegen eine Minderheit, die Kurden, betrieben wird, die absolut inakzeptabel ist. Wir wollen es nicht akzeptieren, Herr Erweiterungsminister Hahn, dass wir in Österreich etwa das Problem mit Doppelstaatsbürgerschaft haben, illegalen Doppelstaatsbürgerschaften, und damit in Österreich Politik gemacht wird gegen die Interessen der Republik.

Sie sind Parteikollege von ihm in der ÖVP Ich erwarte mir, dass Sie dementsprechend handeln und unter diese Verhandlungen einen Schlussstrich setzen.